Európa jövőjéről beszélve a fő kérdés tovább haladjunk e a lisszaboni úton, az egyre erőteljesebb integráció irányába, vagy a tagállamok önállóságát jobban megtartó együttműködésre van szükség? A választ a brexit fényénél kell meghoznunk. Syed Kamall, a brit konzervatívok európai parlamenti vezetője a következőt mondta egy tagállam távozása elmélyült gondolkozásra kell késztessen mindenkit az Európai Unió állapotával kapcsolatban. Problémát jelent a hatáskörök túlzott központosítása az intézmények javára, a tagállamok polgárai nem érzik sajátjuknak az Európai Uniót. Az utóbbi években népszavazások, választások bizonyították, hogy Európa népei elvetik egy szövetségi állam modelljét. Az Unió tartsa tiszteletben tagállamait, váljon együttműködő nemzetek közösségévé.

Azok, akik a lisszaboni utat járják, maguknak vindikálják a jogot, hogy Európa pártiak, akik mást képviselnek Európa ellenesek.

Azok, akik a tagállamok nagyobb önállóságát akarják, úgy minősítette, hogy ők veszélyes nacionalisták, és a felfogásunkat a következő kijelentésben foglalta össze mi azt mondjuk, hogy pokolba Európával.

Tisztelt Tajani elnök úr, Ön elképzelhetőnek tartja, hogy ebben a Parlamentben egy konstruktív vita legyen az Európai Unió jövőjéről, ha a legnagyobb frakció vezetője ilyen kirekesztő módon minősíti azokat, akiknek más a véleményük?